háttvirtir þingmenn árni johnsen ragnheiður e árnadóttir björgvin g sigurðsson guðrún erlingsdóttir anna margrét guðjónsdóttir eygló harðardóttir sigurður ingi jóhannsson margrét tryggvadóttir og atli gíslason eða allir háttvirtir þingmenn suðurkjördæmis sem áttu sæti á þingi þegar tillagan var lögð fram þingsályktunartillagan felur það í sér að alþingi álykti að fela samgöngu og sveitarstjórnarráðherra að láta meta kosti þess að gera göngubrú yfir ölfusá við selfoss og jafnframt meta kostnað við slíka framkvæmd úttekt á framkvæmdinni og kostnaðarmat skuli liggja fyrir fyrsta mars tvö þúsund og tíu tillaga þessi var áður flutt á hundrað þrítugasta og öðrum löggjafarþingi og jafnframt á hundrað þrítugasta og þriðja löggjafarþingi og var fyrsti flutningsmaður tillögunnar í það skipti háttvirtur þáverandi þingmaður kjartan ólafsson tilgangurinn með þessu er sá að reyna að greiða fyrir gangandi umferð yfir ölfusá það háttar þannig til á selfossi að það er byggð beggja vegna brúarinnar sem er gömul en stendur ágætlega fyrir sínu engu að síður var gripið til þeirra ráðstafana til þess að tryggja öryggi gangandi vegfarenda að koma fyrir göngubraut á brúnni og þrengja þar með akstursleiðir bifreiða þannig háttar til að það er gríðarlega mikil umferð þarna í gegn enda suðurland vinsæll áfangastaður hjá þeim sem ferðast um landið og nú eftir að íslendingar fóru að ferðast meira innan lands er oft á tíðum þannig ástatt að langar raðir myndast við selfoss einmitt vegna þess að erfitt er að keyra yfir brúna og yfir það hringtorg sem tekur við að henni lokinni nokkuð hefur verið um árekstra og skemmdir á bifreiðum við þessi tilefni þar sem vegurinn er gríðarlega þröngur og sérstaklega á það við þegar stór ökutæki eiga ferð þarna um

ekki síður en gott mál fyrir samfélagið í heild sinni þegar ölfusá var brúuð við selfoss myndaðist strax byggð sunnan árinnar og þar er meginíbúðarbyggðin auk þess sem atvinnustarfsemin hefur verið sunnan árinnar en íbúðarbyggðin hefur nú færst jafnframt þar yfir þess vegna er gríðarlega margt fólk sem leggur leið sína yfir brúna bæði til þess að sækja sína vinnu og eins til þess að komast í útivistarsvæði sem er hinum megin en það er hellisskógur sem er eitt aðalútivistarsvæði selfoss og er staðsett norðan ölfusár frú forseti um alllangt skeið hefur legið fyrir í aðalskipulagi að ný brú yrði byggð yfir ölfusá við laugardæli og þar með yrði þungaflutningum beint norður og austur fyrir selfoss þessi brú er ekki enn komin til framkvæmda en vegna þessarar miklu umferðaraukningar verður það væntanlega innan nokkurra ára engu að síður er gríðarlega brýnt að leysa þá áhættu sem íbúar og gestir þeirra búa við bæði þeir sem ganga yfir brúna og jafnframt ekki síður þeirra akandi vegfarenda sem keyra þarna yfir í þessum þrengingum þess vegna leggjum við þingmenn kjördæmisins fram þessa tillögu með það að markmiði að það verði skoðað hvort þetta sé góður kostur hvernig brúnni yrði best við komið og jafnframt að verkið verði kostnaðarmetið vegna þess að það er gríðarlega mikilvægt ekki síst á tímum sem nú að við gerum okkur grein fyrir því áður en lagt er af stað í vegferð sem þessa hversu mikill kostnaður fylgi í kjölfarið það gera sér allir grein fyrir því að það eru erfiðir tímar en við erum engu að síður ekki hætt að hugsa um umferðaröryggismál við erum ekki hætt að hugsa um þau mál sem eru samfélaginu og þjóðinni til heilla ég vonast til þess að þessi þingsályktunartillaga fái góða umfjöllun í samgöngunefnd þar sem hún verður væntanlega rædd og ég vonast til að hún nái fram að ganga hér á þessu þingi vegna þess að það er mjög mikilvægt fyrir alla þá fjölmörgu íslendinga sem leggja leið sína á suðurland